borist hafa eftirfarandi tilkynningar um stjórnir þingflokka á þessu þingi þingflokkur framsóknarmanna hjálmar árnason formaður magnús stefánsson varaformaður og dagný jónsdóttir ritari þingflokkur frjálslynda flokksins magnús þór hafsteinsson formaður sigurjón þórðarson varaformaður og guðjón a kristjánsson ritari þingflokkur samfylkingarinnar margrét frímannsdóttir formaður kristján l möller varaformaður og þórunn sveinbjarnardóttir ritari þingflokkur sjálfstæðismanna arnbjörg sveinsdóttir formaður guðlaugur þór þórðarson varaformaður og drífa hjartardóttir ritari þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ögmundur jónasson formaður þuríður backman varaformaður og kolbrún halldórsdóttir ritari